Potrivit cifrelor Europol, aproximativ 90 dintre pariurile sportive ilicite se referă la fotbal, însă nu trebuie neglijate nici alte sporturi. Vorbim de o practică ilegală, cu o istorie lungă și sume uriașe, care, datorită dezvoltării mass mediei, a ajuns tot mai cunoscută publicului. Mai mult, dezvoltarea tehnologică și apariția pariurilor online au favorizat o industrie transnațională ilegală și greu de urmărit. Mecanismele actuale depistează cu greutate meciurile aranjate, datorită naturii globale a acestor practici, în aceste activități fiind implicați și factori din afara UE. Lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive trebuie, însă, să continue, pentru a reda încrederea publicului în fenomenul sportiv.

De asemenea, legalizarea și reglementarea pariurilor sportive poate rezolva o parte din problemă, cunoscându se faptul că cele mai mari acte de corupție în sport apar în țările unde pariurile sunt ilegale.